Doamna Președintă, din păcate fermierul european începe să se simtă precum un copil nedorit de familie. Deși are pe umeri povara de a hrăni la standarde drastice o bună parte a planetei, peste el se prăbușește acum o avalanșă de incertitudini și de griji generate de evenimente care nu au legătură directă cu el reducerea bugetului pentru agricultură din cauza Brexit și a altor priorități recente ale Uniunii, concurența neloială și dublul standard care vor veni odată cu Mercosur și, mai nou, e condamnat în contumacie în disputa Airbus. Deși n a greșit cu nimic, fermierul european va trebui să își asume peste jumătate din sancțiuni, adică 10 miliarde de dolari dacă suma se păstrează. Această tagmă e dusă spre faliment și odată cu ea va suferi fiecare cetățean al Uniunii Europene. Dacă vrem să distrugem fermierul european, oricum o specie tot mai rară, suntem pe drumul cel bun. Dacă însă vrem să l apărăm și să l păstrăm, va trebui să ne aducem aminte că la baza Uniunii Europene stau principii ca solidaritatea și echitatea și tratamentul imparțial și drept pentru cetățenii ei. E momentul să punem în practică aceste principii și să intervenim rapid diplomatic, financiar și prin orice alte măsuri ar fi necesar pentru a salva fermierul european și hrana pe care ne o oferă.